Señor presidente, la salud es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos, según el Eurobarómetro, y el derecho a la protección de la salud está, además, recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales, en su artículo

Tenemos cinco desafíos sanitarios superar las desigualdades, mejorar la preparación para las crisis, fortalecer la industria de la Unión innovando y apoyando la competencia de las empresas, abordar los desafíos ambientales relacionados con la salud y con las sustancias y los productos farmacéuticos y liderar la transformación digital de los sistemas de salud. Pido el apoyo a las enmiendas de mi Grupo que abogan por realizar pruebas de estrés en los sistemas sanitarios, evaluando específicamente la capacidad de las instituciones de salud para hacer frente a escenarios como el actual, de alta presión.